Megtiszteltetés számomra, hogy az európai felsőoktatási rendszerek modernizációja című jelentés raportőre lehettem. Ezúton mondok köszönetet a Kulturális és Oktatási Bizottság minden tagjának, valamint szakértői és tanácsadói csapatának, az egyes csoportok árnyék jelentéstévőinek, a FEMM szakbizottságnak, valamennyi kedves kollegámnak, nem kevésbé a Régiók Bizottságának, az Európai Egyetemek Szövetségének, egyes hallgatói képviseleteknek, akik komoly szakmai munkával, építő hozzáállással és szoros együttműködéssel a jelentés elkészítésében kivették részüket. A jelentéstévői feladat amiatt is fontos és külön kihívást jelent számomra, mivel abból a kelet közép európai térségből, s egy olyan, az Unióhoz nemrégen csatlakozott országból, Romániából jövök, melyben a totalitárius diktatúra gátat vetett egy demokratikus értelemben vett felsőoktatási intézményrendszer kifejlődésének, az egyetemi autonómiát semmibe vette és az egész oktatásügyet a társadalmi és politikai elnyomás színterévé és eszközévé alacsonyította. Ezt szem előtt tartva okkal és joggal állapíthatjuk meg, hogy az Unióhoz csatlakozott volt kommunista országok számára a felsőoktatás átalakításának és megújításának kettős tétje van.

az európai felsőoktatási térség keretében.